ef ég hef ekki tekið hans innleggi nógu jákvætt ég fagna því að sjálfsögðu þegar háttvirtur þingmaður lýsir því yfir að hann telji að þarna hafi tekist vel til ég þekki sjónarmið háttvirts þingmanns þess vegna kom mér á óvart ef ætti að fara að gera þetta nú að einhverju miklu tortryggnisefni eins og mér hefur fundist örla á í umræðu á köflum hér og köflum undanfarna daga það er svona frekar fátækleg málsvörn gagnvart því sem gerðist á sínum tíma því hér er um ósambærilega hluti að

að setja gríðarlega fjármuni úr ríkissjóði sem við erum að útbúa sem skuldabréf sennilega án með vöxtum og binda okkur þar með í þeim efnum kemur til skuld ríkisins vaxtaberandi við þessar aðstæður ofan á allar hinar skuldirnar og allan hinn vaxtakostnaðinn eða reyna að ná þessu fram sirka svona eins og tókst og ég held að hafi verið farsælt að sjálfsögðu gæti maður óskað sér þess í hinum besta

hér innan hagkerfisins og svo framvegis ég er enginn sérstakur talsmaður og nema síður sé erlendrar eignaraðilar í atvinnurekstrinum hér